No, naprawdę, już widzę, jak terrorystom uginają się teraz ze strachu kolana i ojciec terrorysta mówi synowi, uważaj, bo jak się złapią, to zostaniesz poddany w Unii Europejskiej takiej edukacji, rehabilitacji i integracji, że naprawdę pożałujesz. Ludzie drodzy, terroryzm zwalcza się przez przywrócenie kary śmierci. To co wy mówicie, ta edukacja, rehabilitacja i integracja, to jest nagroda a nie kara. Na edukację trzeba sobie zapracować, na integrację sobie trzeba zasłużyć, a wy chcecie dawać to ludziom za darmo w imię walki z terroryzmem za to, że byli terrorystami.